Gospodine predsjedniče, Europska unija je najveći trgovinski partner Saudijskoj Arabiji. Suradnja Europske unije i Saudijske Arabije naravno važna je ne samo na trgovinskom, energetskom planu ona ima jednu geostratešku dimenziju, važna je za regionalnu stabilnost, za suradnju Europske unije s drugim islamskim zemljama. Saudijska Arabija ima vrlo važnu prisutnost i u jugoistočnoj Europi, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Međutim, uz sve te konsideracije, geostrateške, energetske, trgovinske doista je važno također upozoriti na pitanje poštivanja ljudskih prava. Maloprije smo raspravljali o iskorijenjivanju mučenja u svijetu, a nažalost Saudijska Arabija još uvijek koristi mučenje i određene diskriminirajuće prakse. Dakle, kad pogledamo statistiku, ona se mijenja iz godine u godinu, ali ta praksa je još ovdje i zbog toga mi je drago da Europska unija otvori i taj dijalog o ljudskim pravima sa Saudijskom Arabijom i da to isto tako bude u središtu naših odnosa.